Deset procent nejbohatších vlastní dokonce osmdesát devět procent a platit daně je však asi proti společenskému bonmotu a tak se ekonomické nůžky mezi těmi nejbohatšími a námi ostatními dále rozevírají. Devadesát devět procent obyvatel zažívalo za ekonomické krize škrty a jedno procento si užívalo v daňových rájích. To je to, co ničí svět a naději na spravedlivou společnost. Boj proti daňovým rájům považuji za zcela principiální a zcela nutný pro sociálně ekonomickou stabilitu státu. Zákony a pravidla mají chránit ty nejzranitelnější, a nikoliv jen ty nejbohatší. Odmítám si zvyknout na to, že mocní a bohatí prostě odmítají platit daně a okrádají tak společnost, která jim pomohla k bohatství. Musíme přestat po každém úniku prostě jenom dávat najevo naše zděšení a něco opravdu začít reálně dělat.